Herr Präsident! Wenn ein Lkw Fahrer in einem anderen EU Land unterwegs ist, dann muss er sich an die dortige Straßenverkehrsordnung halten. Das stellt in ganz Europa kein Mensch in Frage. Das Gleiche muss auch für Mindestlöhne gelten. Wo europaweite Regeln fehlen, da haben die Mitgliedstaaten das Recht, das selbst in die Hand zu nehmen. Das bestätigen die Entsenderichtlinie, die Rom I Verordnung und auch zahlreiche EuGH Urteile ganz eindeutig. Wir Sozialdemokraten wollen im Transportgewerbe, aber auch in allen anderen Branchen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Dann kommt nun der Vorwurf, dass Mindestlöhne Unternehmen ruinieren würden.

Unternehmen ruinieren Unternehmen. Nämlich die, die auf dem Rücken der Arbeitnehmer und auf Kosten verantwortlicher Unternehmen Lohn und Sozialdumping betreiben. Diese Profitgier ist schuld, dass auch alles kontrolliert werden muss. Das hat nichts mit Bürokratie zu tun, sondern es schützt die ehrlichen Unternehmen vor Betrügern und die Arbeitnehmer vor Ausbeutung. Ich bin seit vielen Jahren in engem Kontakt mit Lkw Fahrern, mit Transportunternehmen in ganz Europa. Was ich da erlebe, ist teilweise moderne Sklaverei. Fahrer, die kreuz und quer durch Europa fahren, in den Lkws übernachten, ihre täglichen Bedürfnisse an Raststätten erledigen, monatelang von zuhause weg sind.

Das darf nicht das gängige Geschäftsmodell in Europa sein. Deshalb müssen Mindestlöhne ohne Ausnahmen, ohne Schlupflöcher überall und für alle gelten. Ich hoffe, dass sich die Kommission dieser Sichtweise anschließt und ein deutliches Zeichen gegen Sozialdumping, aber auch gegen ruinösen Unterbietungswettbewerb setzt, denn das ist auch fairer Wettbewerb in Europa und die Freiheit der fairen Unternehmen.